K tomu je potrebné niekoľko bodov.

Po druhé, úzka spolupráca s Tureckom. Je to kľúčový mocenský hráč v regióne. Po tretie, kooperácia s Ruskom, nielen na pôde OSN, ale aj na bilaterálnej úrovni medzi Európskou úniou a Ruskom. Po štvrté, spolupráca s opozičnými silami, a to aj na detailnom post saddámovskom pláne demokratizácie Sýrie. A po piate, a to pokladám za najdôležitejšie, spolupracovať aj so silami vládnej strany Baas, ochotnými podporiť tranzíciu Sýrie k demokratickému režimu. To je kľúčové poučenie napríklad aj z post husajnovského Iraku. A zároveň, spolupráca s touto časťou by bola aj zábrana tomu, aby sa islamisti mohli uchopiť moci v Sýrii.